Proto chci iniciativu zpravodajky nejen vysoce ocenit, ale také podpořit.

Musíme se proto také zasazovat o lepší společenské vnímání malého a středního podnikání.

Mnohem hůř než giganty se třeba dostávají k úvěrům Administrativa a byrokracie, to jsou další zabijáci malého a středního podnikání.

Dejme jim proto k tomu, aby to potvrdily, šanci i v současné době, kdy se krize šíří dominovým efektem spuštěným finančními giganty a nadnárodními společnostmi.